De los inmigrantes que llegan a las fronteras de Ceuta y Melilla, solo un 1,5 son peticionarios de asilo. El resto viene por motivos económicos. Si no combatimos los motivos económicos, mal podremos jamás ordenar el proceso de emigración.